hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um búnaðarfræðslu númer fimmtíu og sjö nítján hundruð níutíu og níu með síðari breytingum frumvarpið er flutt á þingskjali hundrað níutíu og er mál númer hundrað áttatíu og níu á þessu þingi frá árinu nítján hundruð níutíu og níu hefur farið fram umfangsmikil endurskoðun á stofnlánakerfi landbúnaðarráðuneytisins meðal annars á hlutverki rannsókna og menntastofnana landbúnaðarins með lögum númer fimmtíu og sjö nítján hundruð níutíu og níu um búnaðarfræðslu var sú breyting gerð að bændaskólinn á hvanneyri fékk formlega stöðu háskóla

í endurskoðun á stofnlánaskipan landbúnaðarráðuneytisins á sviði rannsókna og fræðslu með sameiningu landbúnaðarháskólans á hvanneyri rannsóknastofnunar landbúnaðarins og garðyrkjuskóla ríkisins í eina stofnun

markmiðið með þessum breytingum var að efla kennslu og rannsóknir í landbúnaði með það fyrir augum að þær þjóni betur þörfum landbúnaðarins í breyttu starfsumhverfi í áliti landbúnaðarnefndar alþingis um breytingu á lögum sem leiddu til stofnunar landbúnaðarháskóla íslands vorið tvö þúsund og fjögur kemur fram að mikilvægt sé að fara jafnframt yfir stöðu og málefni hólaskóla hólaskóli hefur á undanförnum árum eflst sem vísindaleg kennslu og rannsóknarstofnun á svið fiskeldis hrossaræktar og hestamennsku og ferðamála með lögum númer sjötíu og eitt tvö þúsund og fjögur fékk skólinn formlega heimild til kennslu á háskólastigi og með frumvarpi því sem hér er flutt er lagt til að skrefið verði stigið til fulls og hólaskóli verði gerður að háskóla er starfi á afmörkuðum sviðum landbúnaðarins frumvarpið gerir ráð fyrir að skólinn starfi á þremur afmörkuðum sviðum kennslu og rannsókna á sviði hrossaræktar og hestamennsku á sviði fiskeldis og á sviði ferðaþjónustu í dreifbýli nýjung er að kveðið er á um að við skólann sé heimilt að starfrækja alþjóðlega deild í hestafræðum mikil eftirspurn er eftir slíku námi erlendis frá og brýn þörf að efla alþjóðlega þekkingu og þjálfun og meðferð íslenska hestsins miðað er við að kennsla fari fram á ensku og meginhluti nemendanna verði erlendir lagt er til að heimilt verði að innheimta skólagjöld fyrir slíkt nám með frumvarpinu er lögð til sú breyting að gildandi ákvæði um búfræðsluráð verði felld niður samkvæmt núgildandi ákvæðum er hlutverk búfræðsluráðs að vera landbúnaðarráðherra til ráðuneytis um mörkun heildarstefnu í búfræðslumálum og samræmingu starfa þeirra er að þeim vinna verði frumvarpið samþykkt verða eftirleiðis tvær rannsóknar og fræðslustofnanir á háskólastigi starfandi á sviði landbúnaðarins sem hvor um sig lýtur stjórn háskólaráðs sem er æðsti ákvörðunaraðili innan skólans ásamt rektor markar stefnu í kennslu og rannsóknum notar skipulag skólans og samþykkir starfs og rekstraráætlanir það er mat landbúnaðarráðuneytisins að við slíka skipan mála hafi hlutverk búfræðsluráðs færst til háskólaráðanna og sé ráðið því óþarft jafnframt er kveðið á um að gæði menntunar sem menntastofnanir landbúnaðarins veita skuli uppfylla skilyrði nýsamþykktra háskólalaga númer sextíu og þrjú tvö þúsund og sex og laga um framhaldsskóla númer áttatíu nítján hundruð níutíu og sex nýjung er að frumvarpið gerir ráð fyrir að menntastofnunum landbúnaðarins sé heimilt að taka gjald fyrir þjónustu sem telst utan þeirrar þjónustu sem þeim er skylt að veita ákvæðið er skylt ákvæðum í átjándu grein laga um háskóla íslands stjórn háskólans er falin háskólaráði og rektor sem fyrr segir markar háskólaráð stefnu í rannsóknum og kennslu mótar skipulag skólans og samþykkir starfs og rekstraráætlanir lagt er til að skipan háskólaráðs verði með þeim hætti að í ráðinu eigi sæti auk rektors og fulltrúa landbúnaðarráðuneytisins fulltrúa annarra ráðuneyta sem tengjast starfssviði skólans þá eða sjávarútvegsráðuneytis og samgönguráðuneytis til þess að tryggja tengsl við háskólaumhverfið í landinu er lagt til að í háskólaráði eigi einnig sæti fulltrúi menntamálaráðuneytisins og fulltrúa háskólaráðs háskóla íslands þá er gert ráð fyrir að félag tamningamanna og starfsmenn og nemendur skólans tilnefni fulltrúa í háskólaráð ákvæði um ráðningu prófessora dósenta lektora og stundakennara og kröfur sem gerðar eru um menntun og starfsreynslu slíkra starfsmanna eru hliðstæð ákvörðun sem gilda um aðrar háskólastofnanir kennsla á vegum hólaskóla getur verið á háskólastigi og framhaldsskólastigi gert er ráð fyrir að störf hjá hólaskóla verði lögð niður við gildistöku laganna en starfsfólki stofnunarinnar boðin störf hjá hólaskóla háskólanum á hólum ákvæði þetta er hliðstætt þeim ákvörðunum sem sett voru í lögin um stofnun landbúnaðarháskóla íslands gert er ráð fyrir að lögin öðlist gildi fyrsta júlí tvö þúsund og sjö ljóst er að það kallar á nokkra vinnu að undirbúa framkvæmd laganna og því er lagt til að rektor og háskólaráð taki til starfa fyrsta janúar tvö þúsund og sjö til að undirbúa starfsemi hinnar nýju stofnunar eðlilegt þykir að nemendur geti haldið áfram námi óháð því að þeir flytjist til nýrrar stofnunar og því er þeim gefinn kostur á því að ljúka núverandi námi samkvæmt gildandi námskrám í samræmi við ákvæði til bráðabirgða í nýsamþykktum lögum um háskóla númer sextíu og þrjú tvö þúsund og sex er kveðið á um endurskoðun laga um búnaðarfræðslu fyrir fyrsta júní tvö þúsund og átta til en að samræma og auka

að svo mæltu geri ég það að tillögu minni að að lokinni umræðunni verði málinu vísað